framsóknarflokksins þó að hann hafi ekki verið kominn til valda í framsóknarflokknum á þessum tíma þá á hans flokkur mikinn þátt í þeim erfiðleikum sem við höfum verið í við vitum það að þessi helmingaskipti sem fóru fram varðandi einkavæðingu bankanna eru kapítuli út af fyrir sig og ég er alveg viss um það að þegar sagan er skráð verður þetta eitt af því sem verður tekið fram sem meginástæðan fyrir orsökum þessa hruns það er ekkert verið að draga af því þegar háttvirtur þingmaður segir að við sem höfum verið í því að bjarga því sem bjargað verður hér á þessum síðustu mánuðum að við gerum mistök upp á hvern einasta dag höfum ekkert gert hér til þess að endurreisa efnahagslífið sem er auðvitað alrangt og það trúir því ekki nokkur maður nema háttvirtur þingmaður framsóknarflokksins og kannski örfáir hér inni í salnum með honum vegna þess að menn verða að líta á verkin sem við höfum verið að gera að undanförnu við höfum verið að endurreisa hér bankakerfið við höfum verið að vinna að því aðgerðum til þess að bæta stöðu skuldugra heimila og þetta er allt vel á veg komið okkur vantar herslumuninn til þess að geta sagt að við erum á leiðinni upp úr þessu hruni til þess þurfum við að styrkja okkar gjaldeyrisforða og ég veit ekki hvaða leiðir háttvirtur þingmaður hefur til þess aðrar en að